Voorzitter, ik zou in de eerste plaats de twee rapporteurs willen complimenteren met hun waardige inleiding over dit onderwerp. Ikzelf ben reeds geruime tijd lid van dit Parlement, bijna negentien jaar. Ik heb in die functie spreekbeurten gehouden in het land waar ik verkozen ben, in Nederland.

Ik zou u willen zeggen dat ik nog nooit gesproken heb voor een groep waarin niet op de een of andere manier gevraagd werd wat is dat voor onzin om in Brussel en in Straatsburg te vergaderen? Ik denk dat Europa een buitengewoon slechte naam krijgt en heeft doordat we dit circus steeds volhouden. Ik ben voor één zetel voor het Europees Parlement en het Europees Parlement moet zélf kunnen beslissen. Ik vind wel dat Frankrijk moet worden gecompenseerd.